Am votat pentru acest raport, deoarece trebuie menținută stabilitatea piețelor financiare. Este nevoie ca Europa să dispună de un cadru adecvat pentru politica economică, limitând datoriile din sectorul public. Salut poziția proactivă a Băncii Centrale Europene pe durata crizei. Este, însă, important ca metodele de evaluare folosite să fie făcute publice. Totodată, ar fi oportun ca BCE să asigure o mai bună informare privind fondurile băncilor centrale din zona euro. Sprijin instituirea unei supravegheri macroprudențiale pentru sistemul financiar. Ea trebuie să țină cont de diferențele dintre statele membre din zona euro și cele din afara acesteia. Atrag atenția, însă, că este nevoie de o poziție constructivă și echilibrată din partea băncii față de toate țările Uniunii Europene. BCE trebuie să utilizeze în mod responsabil instrumentele de care dispune, inclusiv tipărirea de bani.